það svona sjálfum mér samkvæmur í því mig langar til að koma inn á líka annað atriði sem háttvirtur þingmaður kom inn á sem er

ég færi rök fyrir því í frumvarpi sem ég hef flutt hérna ásamt ágætu fólki mörgu að það sé veila í hlutabréfaforminu sjálfu það er þetta sé yndislegt tæki til þess að minnka áhættu einstaklinga í atvinnurekstri en þegar hlutafélög fara að eiga í sjálfum sér eiga í öðrum hlutafélögum mynda jafnvel raðeignarhald meira að segja hringeignarhald fari ýmislegt að gerast sem er afskaplega erfitt að gera við þetta á við um allan heim þetta er ekki íslenskt fyrirbæri því miður annars getum við lagað það ég hygg að allt það sem menn eru að gera núna það sé hægt að komast hjá því framhjá því með snjöllum hætti með því að setja inn fleiri og fleiri milliliði hlutafélög sem eiga svo í öðrum hlutafélögum þannig að það sem menn eru að gera er að þeir eru að reyna að komast fram hjá þessari veilu án þess að átta sig á því að þetta sé veila ég vil spyrja háttvirtan þingmann hvort hann telji að þurfi ekki að líta á þessa hættu sem er fólgin í